Wir stehen an einer Weggabelung für mehr Europa in der Energiepolitik, und das brauchen wir, um unabhängiger zu werden und die notwendige Reduktion der klimaschädlichen Treibhausgase möglichst kostengünstig zu erreichen. Ich begrüße auch sehr, dass Sie die Energieeffizienz in den Vordergrund stellen gemeinsame Anstrengungen zur Energieeffizienz machen diese Ziele kostengünstiger erreichbar. Ich freue mich auch sehr, wir hatten ja viele Kollegen aus den verschiedenen Fraktionen, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête und viele andere sowie Jean Claude Juncker und Sie angeschrieben, dass man Rückschritte bei der Mitentscheidung des Europäischen Parlaments auf keinen Fall akzeptieren kann, und wenn ich das richtig lese, dann werden wir in den wesentlichen Bereichen, die wir bisher hatten, wie Energieeffizienz und erneuerbare Energien, auch zukünftig Richtlinien haben.

Man kann über Energieeffizienz kaum so viel reden, wie Sie das heute getan haben, und dann sagen, wir brauchen keine Gesetzgebung. Das können Sie bei der Überarbeitung, bei der weiteren Umsetzung gern als gegeben ansehen, dass der Bedarf da ist.